Warto podkreślić, że ważną częścią tego sprawozdania jest to, że nowa regulacja unijna nie zmienia istoty przepisów krajowych. Nasza grupa polityczna, jako konserwatyści, z zadowoleniem przyjmuje uznanie zasady pomocniczości oraz fakt, że wspólny sposób udostępniania informacji jest ważny, a różne podejścia krajowe nadal współistnieją. I to jest chyba istota Unii Europejskiej, tak w pigułce, w tej sprawie. Żałuję, że niemożliwe było włączenie jeszcze większego wsparcia dla przedsiębiorstw, aby móc współpracować cyfrowo z podmiotami krajowymi, ale mam nadzieję, że przyszłe zmiany mogą bardziej ograniczyć biurokrację, która szkodzi biznesowi. Cieszę się, że w tej sprawie możemy

nasze kraje szły z duchem czasu. Cieszę się, że to czyni rząd mojego państwa.